virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali hundrað þrjátíu hundrað tuttugasta mál en þar er um að ræða breytingar á lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um umgengni um nytjastofna sjávar breytingar þessar snúa fyrst og fremst að því að auka aðgengi fiskkaupenda hér á landi að afla sem fyrirhugað er að flytja á markað erlendis án þess að hafa verið endanlega veginn og skráður til kaupa í upphafi síðasta árs tók ég þá ákvörðun að afnema svokallað útflutningsálag á óunnum botnfiskafla sem er fluttur úr landi

nefndin hefur skilað tillögum sínum og þetta frumvarp er að mestu í samræmi við tillögur nefndarinnar með frumvarpinu eru lagðar til eftirfarandi breytingar útgerðarmönnum sem fyrirhuga að flytja afla úr landi án þess að hann hafi verið endanlega veginn verður gert skylt að senda upplýsingar um afla til fiskistofu sem sendir upplýsingarnar áfram til birtingar á opnum uppboðsvef uppboðsmarkaðar með sjávarafla með þessum hætti er stuðlað að því að fiskkaupendur hafi tækifæri til að kaupa aflann áður en hann fer úr landi

útgerðir eiga þess kost að vigta aflann hér á landi og þá er þeim frjálst að ráðstafa aflanum að vild önnur meginbreyting sem lögð er til er að fiskistofa innheimti kostnað sem hlýst af eftirliti erlendis verður það að teljast eðlilegt að kostnaður sem hlýst af sérstöku eftirliti erlendis sé borinn af þeim aðilum sem eftirlitið beinist að þá er lagt til að breyting verði gerð á viðurlagakafla laganna og kveðið verði á um afturköllun leyfis erlends markaðar til að taka á móti íslenskum afla hafi ekki verið farið að ákvæðum þriðja kafla laganna sem fjallar um vigtun sjávarafla og er það til samræmis við kröfur sem eru gerðar til vigtunarleyfishafa hér á landi auk þess er gert ráð fyrir að fiskistofa afturkalli leyfi erlends markaðar til að taka á móti íslenskum afla sem hefur ekki verið vigtaður í þeim tilvikum sem markaður stendur ekki í skilum með greiðslu kostnaðar vegna eftirlits virðulegi forseti ég tel mikilvægt að mál þetta fái framgang og legg því til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og umfjöllunar hjá háttvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd